În primul rând, aș dori să o felicit pe colega raportor pentru munca depusă și să subliniez faptul că, la nivel european, acțiunile comune pentru consolidarea libertății, securității și justiției sunt esențiale. Salut prezenta inițiativă, menită a soluționa conflictele de competență, pentru că statele membre sunt confruntate adesea cu probleme în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești în materie penală. Nu trebuie să existe diferențe între țările membre, referitoare la protecția persoanelor inculpate, iar noi ar trebui, în demersurile noastre, să ne asigurăm că oriunde în Europa, orice acuzat poate beneficia de garanții procedurale solide. În schimburile de informații dintre țări, trebuie luată în considerare necesitatea protejării datelor cu caracter personal și a stabilirii în mod clar a naturii datelor care pot fi transmise. Subliniez importanța consultărilor directe dintre autoritățile din țările Uniunii Europene, pentru a elimina procedurile paralele și pentru a evita situații în care instituțiile competente dintr un anumit stat să fie subiective în elaborarea de sentințe cu privire la acuzațiile aduse unui cetățean, de cele mai multe ori din lipsă de informații. De asemenea, ar trebui să propunem în viitor o întărire a rolului jucat de Eurojust în soluționarea eventualelor conflicte și să punem în aplicare o cooperare mai strânsă între statele membre și benefică pentru cetățeni.